Răspunsul la aceste provocări este Strategia 2020, instrument creat pentru a redresa și consolida Europa. Raportul prezentat astăzi poziționează Strategia 2020 în centrul elaborării următorului CFM, alături de noul context generat de domeniile de competență și de politicile prevăzute de Tratatul de la Lisabona. În condițiile în care numeroase state membre se confruntă cu ajustări fiscale dificile bugetul Uniunii, care este 95 buget de investiții, trebuie să ofere un grad de valoare adăugată europeană foarte mare.

Politicile pentru transport și energie trebuie întărite. Alocarea pentru cercetare și dezvoltare, atât europeană cât și națională, trebuie să asigure progresul pentru toate politicile europene. Perioada de 7 ani, noua structură propusă, precum și un grad mare de flexibilitate aduc un plus de siguranță în implementare și în adaptarea la prioritățile în schimbare. Este necesară, pentru stabilitate, regândirea sistemului de resurse al bugetului Uniunii pentru a înlocui contribuțiile naționale actuale cu resurse europene. Consiliul European a adoptat în ultima perioadă ținte ambițioase pentru dezvoltarea Uniunii.